Hvala z besedo, spoštovani gospod predsednik, spoštovani ministri, kolegice, kolegi. Na ministrstvo sem pred nekaj meseci naslovila pobudo v zvezi z nujno novelacijo Zakona o zaščiti živali in se med drugim zavzemala za sankcioniranje zanemarjanja in zavrženih dejanj zoper živali, višjih kazni za mučitelje ter nekatere druge nujno potrebne sistemske rešitve za dobrobit živali. Sedaj se sprašujem, kaj se je sploh zgodilo z novelo Zakona o zaščiti živali? Ministrstvo je namreč letos spomladi pripravilo neki osnutek, vendar ga je kasneje umaknilo iz postopka. Spremembe pa so nujno potrebne, na kar opozarjajo tako društva za zaščito živali kot marsikateri ljubitelji živali. Sprašujem se zatorej, koliko časa bo še potrebnega, da bomo z zakonom izrecno prepovedali usmrtitev oziroma evtanazijo zdravih zapuščenih živali, ki jih po tridesetih dneh zavetišča ne morejo dati. Že ob lanskoletnem zaslišanju ministrice Pivčeve ob začetku njenega mandata sem se jasno zavzela za prepoved evtanazije zdravih živali. Potrebno je sicer pohvaliti prakso nekaterih zavetišč, ki se že zdaj držijo načela no kill policy, vendar je nujno, da se da zakon z določbo prepove usmrtitev zdravih živali, zato res sprašujem pristojno ministrstvo, kdaj lahko pričakujemo novelo zakona, prav tako ponovno pozivam ministrstvo, da se v zakon jasno vnese določba, ki bo prepovedovala privezovanje psov na verige in zapiranje psov v neustrezne pesjake. Veriga je fizično in psihično mučenje psov. Spoštovana ministrica, aprila letos so vam predali dvanajst tisoč podpisov peticije proti privezovanju psov. Nekatere evropske države, kot so Avstrija, Nemčija, Španija, Portugalska, Nizozemska in ostale, so to že storile. V zakonu imajo zapisano pravico do svobode gibanja in psi v nobenem primeru ne smejo biti niti začasno privezani na verigo ali na kakršnokoli drugo obliko priveza. Privezovanje psov na povodec je dovoljeno med sprehodi in med veterinarskimi postopki. Zakoni teh držav določajo nove specifikacije za pesjake in ograjene dele dvorišča. Poleg prepovedi verig so prepovedani tudi premajhni pesjaki. Nadalje me, pristojna ministrica, zanima, kaj menite o predlogu ukrepa, ki ga je recimo uvedla Velika Britanija, da se v klavnicah uvede nadzorne kamere, s katerimi bi imeli nadzor nad potencialno grozljivim ravnanjem in neprimernim ravnanjem z živalmi v klavnicah. Nadalje me zanima, ali podpirate spremembo zelo zastarele definicije živali v obstoječem zakonu in ali lahko pričakujemo spremembe tudi na tem področju. Prav tako pa apeliram, da se razmisli o spremembi pravne terminologije v povezavi z lastništvom na živali po Zakonu o zaščiti živali, kajti termin lastnik nikakor več ni primeren. Prosim za ustni odgovor na naslednji seji.